Recomandarea din raport referitoare la instituții mai puternice pentru o guvernanță economică mult mai efectivă respectiv crearea la nivel național a unei instituții publice care să furnizeze analize independente, evaluări și previzionări în probleme de politică fiscală pe plan intern consider că reprezintă baza pentru crearea pentru un sistem transparent la nivel european. Apreciez că este esențial să existe posibilitatea ca fiecare stat membru să poată dovedi baza de analiză și estimare pentru fiecare măsură fiscală propusă pe plan intern, astfel încât să se dezvolte o abordare bazată pe încredere și cunoaștere reciprocă. Reafirm necesitatea adoptării unor măsuri specifice care să permită o guvernanță economică, bazată pe cunoaștere aprofundată și transparentă, care să permită dezbaterea deschisă referitoare la orice măsuri adoptate pe plan intern în statele membre care pot genera efecte la nivel UE.